Le premier est de briser le silence et d'éviter l'idée de double standard dans la région, et ces pays connaissent des répressions sanglantes. Le deuxième objectif, c'était, tout en restant ferme sur la condamnation des exactions qui sont commises là bas, de laisser un espace politique, et vous allez le voir, pour d'éventuelles négociations. Cette résolution est très largement soutenue par les groupes politiques, et moi, je me contenterai de deux ou trois remarques la première est un peu ridicule, elle est d'ordre linguistique. Je n'aime pas, dans le titre, l'idée de monde arabe. C'est une connotation un peu postcoloniale, comme s'il y avait un monde arabe. La résolution le montre, et vous le dites aussi, il y a quantité de pays avec leur identité distincte, il y a des régions, comme le Maghreb, le Mashrek, et cette idée de monde arabe, je pense qu'il faut l'oublier. Ma deuxième remarque concerne la Syrie. La répression qui sévit aujourd'hui dans ce pays est sanglante, cruelle, impitoyable les enfants eux mêmes ne sont pas épargnés. La résolution dénonce ces crimes, qui ne peuvent rester impunis.

elle demande des couloirs humanitaires, l'intervention de l'ONU et elle soutient l'opposition émergente à l'extérieur et à l'intérieur du pays, mais elle en reste là. Alors pourquoi? Pourquoi est ce que nous n'avons pas été plus loin? Pourquoi est ce que nous n'avons pas dit, par exemple, que nous voulions le départ de Bachar el Assad, qui a déçu tous ceux qui avaient cru qu'il changerait le système répressif hérité de son père?

Eh bien, parce que nous voulions laisser la place à une négociation politique aux couleurs de l'Europe. Madame la Haute représentante, la Syrie bascule dans la violence. Les minorités religieuses, et en particulier les chrétiens, se sentent aujourd'hui menacées par des extrémistes. N'hésitez pas à vous rendre à Damas. Je vous demande, Madame la Haute représentante, moins de distance, contrairement à mon collègue. Nous avons besoin ici d'un geste politique fort et d'une présence européenne de haut niveau sur place. Il reste peut être encore une chance, je vous demande d'essayer de la saisir.

nous avons de bien meilleures relations avec lui, mais il y a, aujourd'hui, une superposition des structures du haut représentant, de la task force, etc. qui doit encore faire ses preuves.